forseti við höfum vakið máls á því hér í þessari umræðu fyrr að það hefði verið býsna ólíkur málflutningur fulltrúa stjórnarflokkanna og nú undir lok ræðu sinnar kemur háttvirtur þingmaður helgi hjörvar sjöundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður ekki fyrstur þingmanna samfylkingarinnar með málflutninginn um evruna jafnvel þó að hann hafi af klókindum orðað það þannig að við þyrftum að uppfylla skilyrðin fyrir upptöku evrunnar

að það sé ein af kannski ekki patentlausnunum því að við erum sammála um að það séu ekki patentlausnir en ein af mikilvægu lausnunum við þeim aðsteðjandi vanda sem við er að glíma í efnahags og atvinnulífinu að taka upp evru og kasta krónunni